Ma már nem csak arról van szó, hogy az EU ban jelentős a terrorfenyegetettség, valójában háború folyik Európa ellen.

Akik nem érzik magukat a társadalom részének, mondja a jelentés. És azok a százezrek, akik most érkeznek, szakképzettség, nyelvtudás nélkül, más kultúrából? A naiv elvárás, hogy a vallási vezetők európai értékeket valljanak. A jelentés szerint a terrorista radikalizálódással szembeni küzdelemnek egy közös értéken kell alapulnia, amelynek célja egy nyitott Európa biztosítása.